Renunțarea la criteriile istorice și introducerea unui mecanism de convergență în ceea ce privește plățile directe constituie o propunere corectă. Cred însă că ritmul ar trebui să fie mai alert, în sensul ca statele membre să recupereze la sfârșitul perioadei două treimi, și nu o treime din diferența între 90 din media europeană și situația din momentul de referință. Ideea contractului din cadrul politicii de coeziune ar trebui implementată și în alte politici europene pentru a determina eforturi susținute din partea statelor membre de a cheltui fondurile alocate. Propunerea de mărire a ratei de cofinanțare pentru statele membre aflate în asistență financiară poate contribui la atingerea stabilității financiare.

La fel trebuie susținută și propunerea Parlamentului de a se reporta sumele neutilizate pentru anul următor.

Cred că era mult mai eficient să le păstrăm în bugetul Uniunii și să le utilizăm în cadrul bugetului din